In den letzten Jahren ist der internationale Waffenhandel weiter gestiegen, und die Länder der Europäischen Union können für sich wieder den zweifelhaften Erfolg verbuchen, mit 34 den führenden Anteil daran zu haben. Viele dieser Exporte gehen in Länder mit vorsichtig formuliert zweifelhafter Menschenrechtsbilanz und in Krisengebiete. Deshalb muss der Handel mit Waffen vollständig verboten werden, insbesondere in Konfliktregionen.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Vertrag später nicht genauso zum zahnlosen Papiertiger wird wie frühere Vereinbarungen. Deshalb muss nach einem erfolgreichen Abschluss die Umsetzung konsequent auf der politischen Agenda bleiben. Die konstruktive, fraktionsübergreifende Zusammenarbeit bei der vorliegenden Entschließung ist ein gutes Zeichen, über das ich mich sehr freue.

Abgesehen von der moralischen Kategorie möchte ich bemerken, dass Untersuchungen zweifelsfrei ergaben, dass der Einfluss der Militärausgaben auf Arbeitsplätze im Vergleich mit anderen öffentlichen Ausgaben sehr gering ist. Es geht zumeist eher um die Sicherung der Profite dieses Industriezweiges, zumal Abrüstung und Konversion eine nachhaltige Entwicklung, Wachstum und Arbeitsplätze befördern können.